Señor Presidente, señora Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, el debate que estamos manteniendo esta tarde aquí pone claramente de manifiesto que, en estos procesos de transición de la Primavera árabe, una cosa es favorecer el derrocamiento de estos regímenes autocráticos y otra cosa muy distinta es crear condiciones de estabilidad y progreso económico y social. Es evidente que estamos asistiendo a unos acontecimientos históricos en primer lugar, la recomposición del mapa político del norte de África y Oriente Medio estamos pendientes de la deriva del conflicto en Siria y también de la resolución del conflicto nuclear con Irán. Y, señor Presidente, Egipto desempeña un papel fundamental en estas tres situaciones a las que me acabo de referir, y el cuadro que nos acaba de pintar, señora Alta Representante, no es un cuadro muy tranquilizador y hay motivos de inquietud por diversas razones. En primer lugar, por la situación de polarización política que se está viviendo en la sociedad y en los partidos políticos, pues ha habido tumultos, ha habido episodios de violencia y ha habido incluso varias condenas a la pena capital.

Y es evidente, como nos decía la señora Ashton hace un momento, que estamos asistiendo a un deterioro gravísimo de la situación económica del país. No se ha podido liberar todavía el crédito del Fondo Monetario Internacional, no se ha podido movilizar la ayuda que ha prometido el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en su última visita a El Cairo y tampoco se han podido liberar las ayudas comprometidas por la Alta Representante con motivo del lanzamiento de la task force en El Cairo. Y todos estos acontecimientos, de los que nos ha hablado la señora Ashton, se han producido precisamente después del exitoso ejercicio del lanzamiento de esa task force en El Cairo —yo tuve la oportunidad, con otros miembros de este Parlamento, señora Ashton, de acompañarla, y creo que cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo—. Pero, en este contexto, me gustaría señalar que la Unión Europea no fue invitada a acompañar el primer referéndum sobre la modificación de la Constitución no fue invitada tampoco al proceso de elecciones presidenciales y no fue invitada al último referéndum, en virtud del cual, con la escasa participación a la que usted se refería, se ha aprobado la Constitución en este país. Sí hemos sido invitados a las próximas elecciones legislativas y, a este respecto, señora Ashton, me preocupa el hecho de que la oposición haya decidido no concurrir a esos comicios. Me gustaría preguntarle concretamente qué está usted dispuesta a hacer para que, como nos decía hace un momento, estas elecciones sean libres, sean justas y sean transparentes.